Señor presidente, sin duda, lo que está en juego es la credibilidad de la Unión Europea. La credibilidad de esta Cámara, que se dedica ahora a fiscalizar la labor de los gobiernos nacionales.

No es que hoy Borrell haya dicho que, competencialmente, son los Estados miembros y los gobiernos los que aplican las sanciones. Es que lo han dicho una docena de portavoces durante las últimas semanas. Una Comisión Europea que, por cierto, tiene miembros del Partido Popular Europeo y de los liberales —que les han repetido una y otra vez el mismo mensaje—. Y, además, hoy merece la pena recordar que, este debate, ¿qué es lo que nos muestra? Que a ustedes les importa poco España y nada Venezuela. Lamentablemente, ustedes traen aquí el debate para tapar sus problemas a la hora de fiscalizar y hacer su labor en el Congreso de los Diputados. Los socialistas continuamos comprometidos con Venezuela, y no con el uso político del dolor de los venezolanos, que es lo que ustedes hacen aquí una y otra vez. El dolor de un pueblo como el de Venezuela no es un arma arrojadiza y menos para hacer política nacional aquí en el Parlamento Europeo.